Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président de l'Eurogroupe, je vous remercie au nom de la Commission pour vos interventions et observations. L'état d'avancement du programme de soutien à la stabilité de la Grèce est un débat très important et, vous l'avez tous souligné, il intervient à un moment assez critique, parce que la Grèce est aujourd'hui à un tournant.

La Commission se félicite à nouveau de l'accord intervenu au sein de l'Eurogroupe, le 7 avril dernier, à Malte.

Le paquet post programme je le redis ici sera neutre sur le plan budgétaire si nos prévisions sont correctes et je dis à ceux qui les ont critiquées ici que, de manière générale, pour ce qui est des surplus budgétaires, elles ne se sont pas trompées. Pour ce qui est de la croissance, c'est une autre affaire, parce que la croissance est étroitement tributaire précisément de l'avancée du programme et c'est ce dont nous devons tenir compte. Tout cela équivaut essentiellement à une recomposition des finances publiques pour renforcer la croissance et la protection sociale.

Nous ne sommes pas très loin de l'objectif final. Par conséquent, des progrès rapides doivent maintenant être réalisés pour clôturer la revue du deuxième programme. Cela exige de parvenir à un accord au niveau technique dans les prochains jours.

Un accord sur l'achèvement de la deuxième revue, qui devrait aussi fournir des certitudes sur l'excédent primaire et sur la durabilité de la dette de la Grèce, devrait être rapidement trouvé entre les partenaires. Je suis persuadé qu'une reprise durable, que la stabilité économique et financière ne sont pas seulement dans l'intérêt de la Grèce et de ses citoyens, mais très clairement, c'est dans l'intérêt de tous, de l'Union européenne dans son ensemble, et nous sommes conscients que nous sommes extrêmement attendus dans ce moment précis.

C'est la détermination absolue de la Commission que d'y contribuer.